do jakich dochodzi w ramach umowy o wolnym handlu, o czym zaalarmowali mnie unijni producenci drobiu. Chodzi o import pewnych części kurczaka, które nie mieszczą się w kategoriach określonych w umowie handlowej. W rezultacie ukraińscy importerzy obchodzą postanowienia umowy i ustanowione tam kontyngenty na produkty wrażliwe i bezcłowo wwożą na teren Unii duże ilości niestandardowych wyrobów drobiowych, które po nieznacznym przetworzeniu na terenie Unii sprzedawane są jako tradycyjne produkty. Biorąc pod uwagę dużo niższe koszty produkcji, niższe standardy na Ukrainie, import ten poważnie zagraża unijnej branży drobiarskiej.